Om maar direct met de deur in huis te vallen citeer ik de krantenkoppen in Nederland en andere landen Weerzinwekkend voorstel van Liotard. Waarom maken mensen zich zo druk? Omdat ze denken dat ik porno zou willen verbieden met dit voorstel. Ten eerste kan ik jullie verzekeren dat ik met het verslag helemaal niets wil verplichten of verbieden, en verder wijs ik erop dat het het resultaat is van een proces in de gendergelijkheidscommissie. Al mijn collega's met een beetje verstand weten maar al te goed dat het hier niet om een wetgevend voorstel gaat, en dat de bedoeling van een dergelijk verslag vooral is om de aandacht op een probleem te vestigen en de Commissie te adviseren en te verzoeken daar in toekomstig beleid rekening mee te houden. Waar het echt om gaat is dat stereotypering er nog steeds aan bijdraagt dat 1 er een loonkloof bestaat tussen mannen en vrouwen in hetzelfde beroep van gemiddeld 16,4 procent in de EU

3 dat als gevolg hiervan vrouwen op latere leeftijd een veel grotere kans lopen in armoede te belanden. Voornamelijk oudere vrouwen zijn het slachtoffer van de loonkloof met desastreuze gevolgen voor hun pensioen. Zij lopen een grotere kans in extreme armoede terecht te komen. 4 dat het een feit is dat nog steeds één op vier vrouwen in hun leven te maken krijgen met lichamelijk, psychisch of seksueel geweld

Laten we niet vergeten dat niet alleen vrouwen last hebben van stereotypering maar ook stereotypen op grond van leeftijd, migratiestatus, seksuele geaardheid en handicap nog steeds een groot probleem zijn in de EU. Het is verder een feit dat beeldvorming en stereotypering ten aanzien van mannen en vrouwen al begint vanaf de kindertijd. De media, maar ook voorbeeldfiguren in onderwijs, beleidsmakers en ouders zelf kunnen er aan bijdragen negatieve stereotypering te verminderen, natuurlijk met alle respect voor vrijheid van meningsuiting en mediavrijheid. Ik roep in mijn verslag dan ook met name deze mensen op zich in de toekomst bewust te zijn van het bestaan van stereotypering en af te stappen van het neerzetten en aanmoedigen van stereotypering. Dit kan bijvoorbeeld door te vermijden om vrouwen als lustobject neer te zetten, want vrouwen zijn méér dan dat. Of door kinderen echt te laten kiezen voor een beroep dat ze later willen, zonder bepaalde beroepen als vrouwen dan wel mannenberoepen te bestempelen. Of niet altijd uit te beelden dat vrouwen zorgtaken op zich nemen in het gezin, maar ook laten zien dat mannen dat ook heel goed kunnen.